og ætla að stikla á síður í gegnum skýrsluna sem telur til tíu síðna og er að finna í gögnum alþingis og mun ég auðvitað ekki fara í gegnum hana alla en í gegnum helstu atriði úr starfsári nato þingsins og íslandsdeildarinnar innan þess fyrir árið tvö þúsund og tíu starfsemi nato þingsins árið tvö þúsund og tíu einkenndist öðru fremur af umræðu um aðgerð nato í afganistan sem er ein sú umfangsmesta í sögu bandalagsins verkefnið í afganistan er fyrsta aðgerð nato utan evrópu og sú langfjölmennasta alþjóðlegu öryggissveitirnar í afganistan hafa starfað undir stjórn nato frá því í ágúst árið tvö þúsund og þrjú en síðan þá hefur aðgerðum nato utan evró atlantshafssvæðisins fjölgað stórlega þingmönnum varð tíðrætt um margvísleg og erfið vandamál sem bandalagið þarf að leysa í tengslum við það stóra verkefni samstarf við afganska þjóðarherinn var áberandi í umræðunni auk mikilvægis þess að aðildarríki nato sendi borgaralega sérfræðinga eins og verkfræðinga hjúkrunarfræðinga kennara og fleiri til að endurreisa samfélagið þá létu þingmenn í ljós áhyggjur af minnkandi stuðningi almennings við nato í mörgum aðildarríkjum einkum í evrópu við aðgerðum bandalagsins í afganistan en líta má svo á að verkefnið í afganistan sé prófsteinn á getu bandalagsins til þess að takast á við nýjar ógnir og öryggisumhverfi þá ber að nefna umræðu um samskipti nato við rússland sem var áberandi á árinu samskipti þessara tveggja kólnuðu mjög árið tvö þúsund og átta ekki síst í kjölfar hernaðaraðgerða rússa í georgíu í ágúst það sama ár í kjölfarið var fundum í nato rússlandsráðinu frestað um ótiltekinn tíma einnig var brugðist við átökunum á ársfundi nato þingsins tvö þúsund og átta með breyttu samstarfi við rússa á árinu tvö þúsund og tíu rofaði til í samskiptum nato og rússlands og var umræða um aukið mikilvægi þess að stuðla að auknu og skipulögðu samstarfi gegn sameiginlegum öryggisógnum eins og alþjóðlegum hryðjuverkum kjarnorkuvopn sjóránum og tölvuóöryggi fyrirferðarmikil enn fremur var horft til þess að nato og stjórn obama bandaríkjaforseta hafa unnið að því að nálgast

jafnframt fór fram umræða um málefni norðurslóða líkt og rætt var hér um áðan af háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur og ragnheiði elínu árnadóttur í umræðu um skýrslu íslandsdeildar þeirra mála og í ljósi aukins áhuga alþjóðasamfélagsins á svæðinu en ragnheiður elín árnadóttir háttvirtur þingmaður og varaformaður íslandsdeildar nato er höfundur skýrslu varnar og öryggismálanefndar um öryggismál á norðurslóðum og hlutverk nato á svæðinu í skýrslunni leggur hún áherslu á að nato hafi hlutverki að gegna á norðurslóðum enda teljist

styðji við þær svæðisbundnu alþjóðastofnanir og samtök sem eru nú þegar til staðar einnig var lögð áhersla á mikilvægi þess að nato útfærði nánar á hvaða sviði það hefði eiginlegu hlutverki að gegna á svæðinu og hvað væri á sviði annarra alþjóðastofnana en nato að fást við af öðrum málum sem voru tekin til umfjöllunar á árinu má nefna framlag nato þingsins til mótunar nýrrar

fjármálakreppu heimsins útbreiðslu gereyðingarvopna kjarnorkuvopn bandaríkjamanna í evrópu og öryggismál á hafsvæðum með áherslu á hlutverk og samræmingu nato og evrópusambandsins almennt um nato þingið til upprifjunar og glöggvunar þeim sem á hlýða er að nato þingið er þingmannasamtök sem hafa verið til frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur og verið vettvangur þingmanna aðildarríkjanna til að ræða öryggis og varnarmál fram til ársins nítján hundruð níutíu og níu bar þingið heitið norður atlantshafsþingið en heitir síðan nato þingið á síðustu árum hefur aðildar og aukaaðildarríkjum nato fjölgað mjög ört og hefur starfssvið þess verið víkkað til móts við þær breytingar sem hafa orðið í ríkjum sem áður tilheyrðu sovétríkjunum og í ríkjum mið og austur evrópu tíu lýðræðisríki úr hópi fyrrverandi kommúnistaríkja hafa nú aukaaðild að þinginu auk hlutlausu evrópuríkjanna fjögurra austurríkis sviss svíþjóðar og finnlands sem þýðir að þau geta tekið þátt í störfum og umræðum á þinginu störf þingsins beinast í auknum mæli að öryggismálum evrópu í heild efnahagslegum og pólitískum vandamálum í mið og austur evrópu og hinu hnattræna öryggiskerfi með rose roth áætluninni styður þingið nú einnig við þróun þingbundins lýðræðis í ríkjum álfunnar og nálægum ríkjum rétt aðeins um íslandsdeildina og starfsemi hennar en aðalmenn árið tvö þúsund og tíu voru auk mín sem er formaður deildarinnar frá þingflokki samfylkingarinnar háttvirtir þingmenn ragnheiður e árnadóttir varaformaður úr þingflokki sjálfstæðisflokks og birgitta jónsdóttir úr þingflokki hreyfingarinnar varamenn eru háttvirtir þingmenn skúli helgason þingflokki samfylkingarinnar ólína þorvarðardóttir þingflokki samfylkingarinnar og birgir ármannsson þingflokki sjálfstæðisflokks ritari íslandsdeildar var arna gerður bang fyrir þetta ár íslandsdeildin hélt undirbúningsfundi fyrir ársfundi nato þingsins og skipaði sér í nefndir eftir því ég nefndi áðan að háttvirtur þingmaður ragnheiður elín árnadóttir hefði verið valin skýrsluhöfundur undirnefndar um öryggis og varnarsamstarf yfir atlantsála sem er önnur af tveimur undirnefndum varnar og öryggismálastofnunar það var gert á ársfundi nato þingsins hérna í reykjavík í október tvö þúsund og sjö hlutverk skýrsluhöfunda er að taka saman skýrslu um málefni sem undirnefndin kýs að taka til sérstakrar skoðunar og leggja fram drög að ályktun um málið á fundi varnar og öryggismálanefndar sem síðar fer fyrir þingfund nato þingsins nato þingið heldur tvo þingfundi árlega vorfund og ársfund að hausti sem var nú síðast í varsjá í póllandi á svokölluðum febrúarfundum hefur stjórnarnefndin fund með framkvæmdastjóra nato og norður atlantshafsráðinu auk þess sem stjórnmálanefnd efnahagsnefnd og varnar og öryggismálanefnd halda sameiginlega fundi enn fremur kemur stjórnarnefnd þingsins saman til fundar í mars ár hvert dagana fjórtánda til sextánda febrúar var efnt til febrúarfunda nato þingsins í brussel en það eru sameiginlegir fundir stjórnmálanefndar efnahagsnefndar og varnar og öryggismálanefndar marsfundur stjórnarnefndar fór að þessu sinni fram í memphis í tennessee heimafylki bandaríska fulltrúadeildarþingmannsins john tanners sem gegndi fyrir það starfsár embætti forseta nato þingsins en var á þeim nato fundi að kveðja og láta af störfum enda ekki í framboði aftur bandaríska þingsins á meðal helstu dagskrármála fundarins voru samskipti nato þingsins og rússneska þingsins kynjasjónarmið í öryggismálum framlag nato þingsins til mótunar nýrrar grundvallarstefnu bandalagsins og samstarfið yfir atlantshafsála af hálfu íslandsdeildar sótti sá sem hér stendur auk stígs stefánssonar starfandi ritara þann fund eins og ég nefndi áðan var ársfundur nato þingsins í fyrra í varsjá í póllandi dagana tólfta til sextánda desember og af hálfu íslandsdeildar fóru auk mín ragnheiður elín árnadóttir og birgitta jónsdóttir háttvirtir þingmenn auk örnu gerðar bang ritara rúmlega tvö hundruð sextíu þingmenn frá tuttugu og átta aðildarríkjum nato og fulltrúar yfir tuttugu annarra ríkja sóttu ársfundinn margt fleira mætti telja upp sem fram fór á annasömu starfsári nato fyrir árið tvö þúsund og tíu og kemur hér fram í fylgiskjali yfirlit yfir ályktanir nato þingsins árið tvö þúsund og tíu gera má ráð fyrir að það starfsár sem núna standi yfir verði ekki síður annasamt eða enn þá annasamara í ljósi átaka í afríku og arabaheiminum og þeirrar áleitnu spurningar sem nato stendur frammi fyrir akkúrat á þessu augnabliki um þátttöku í aðgerðum til að stöðva og koma í veg fyrir blóðsúthellingar og þjóðarmorð í líbíu vonandi bera sameinuðu þjóðirnar nato og bandaríkin gæfu til að taka ákvörðun um að grípa til aðgerða nú þegar sem megi verða til þess að stöðva þá hörmulegu atburðarás sem á sér nú stað í líbíu og var rædd hér utan dagskrár á